A légi közlekedés kulcsfontosságú az Európai Unió gazdasága szempontjából.

Ugyanakkor, ezen légitársaságok nehéz küzdelemnek a részesei, mivel ki vannak téve a gyorsan terjeszkedő közel keleti légi fuvarozók által támasztott egyenlőtlen versenyfeltételeknek. Az európai légitársaságok már évek óta bírálják az öböl menti országok légitársaságait, egyrészt az állami támogatások magas szintje miatt, másrészt amiatt is, hogy ezen vállalatoknak nem kell társasági adót sem fizetniük. Ezzel szemben az európai légitársaságok nem kaphatnak állami támogatást, társasági adót kell fizetniük, sőt az európai exporthitel garanciákból sem részesülhetnek.